Je pense notamment au diesel, qui bénéficie d'un avantage fiscal par rapport à l'essence traditionnelle. Si l'on veut réduire l'usage des voitures au carburant traditionnel dans nos villes, il faut agir. Nous proposons donc collectivement, à travers cet amendement, d'appeler les États membres à en finir avec les subventions publiques aux carburants d'origine fossile.